Ea contribuie la identificarea unor soluții coordonate pentru problemele de mediu, transport și dezvoltare economică în regiune. Strategia a permis dezvoltarea unor proiecte de infrastructură de o importanță deosebită pentru întreaga regiune. Unul dintre ele este podul Calafat Vidin, cofinanțat din fonduri europene, și care urmează să fie terminat în 2013. Un alt proiect important este mini portul turistic de la Sf. Gheorghe, inaugurat în 2011, care va determina o creștere substanțială a turismului în Delta Dunării. Sunt dovezi clare ale modului în care Strategia Dunării impulsionează cooperarea în regiune. Există însă și o serie de neajunsuri, în special când vine vorba despre fondurile aflate la dispoziție. Viitorul buget al Uniunii ar trebui să asigure o finanțare distinctă pentru Strategie și proiectele elaborate în cadrul ei.